De Commissie is twee jaar geleden met een agenda gekomen en dit Parlement heeft zich vaak kamerbreed uitgesproken voor de hervorming van dat beleid en wat doet de Raad ook democratisch gelegitimeerd weliswaar wat doet de Raad?

Het enige wat er vandaag nog overschiet is het zogenaamde debat over de disembarcation centers en eerlijk gezegd ik weet begot niet wat dat betekent. Wie bedenkt zulke namen in godsnaam? En tegelijkertijd, mevrouw de Voorzitter, tegelijkertijd is de Aquarius haar vlag kwijt, de Aquarius die sinds haar ontstaan dertigduizend levens heeft gered. Dat zijn dertigduizend glimlachen en zestigduizend handen, misschien wel honderdduizend dromen.